Hvala, predsedujoči. No, jaz cenim to, angažiranost, ministra. Tudi vidim, da ne nasprotuje razpravi o, o tej temi. Glede na to, da gre za zelo pomembno vprašanje, do katere se opredeljujejo številne organizacije in ki je na koncu koncev dotika vseeno vse nas, ki pijemo čisto pitno vodo. Predlagam, da se razprava o tem opravi na eni od naslednjih sej. Hvala.